samkvæmt fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein stjórnarskrárinnar tillagan hljóðar svo alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá níunda desember tvö þúsund og sex eða síðar ef nauðsyn krefur til fimmtánda janúar tvö þúsund og sjö